Statele membre trebuie să dispună de posibilitatea de a o face obligatorie pe teritoriul lor, fără însă a impune sarcini prea mari micilor fermieri.

Consumatorii trebuie să poată face alegeri informate, dar acest sistem trebuie să fie un sistem clar, simplu și fără prea multă birocrație. De aceea voi vota în favoarea amendamentelor care susțin păstrarea acestei prevederi.